Respectarea DPI este esențială în vederea garantării unor beneficii corecte și pentru protecția ideilor noi, iar acest lucru este cu atât mai important cu cât fenomenul pirateriei și al contrafacerii mărfurilor continuă să ia amploare.

Subliniez și eu, astfel, necesitatea unei consolidări în ceea ce privește respectarea drepturilor de proprietate intelectuală prin revizuirea regulamentului în vigoare. Este timpul pentru noi norme, care să țină seama de evoluțiile din economie și de problemele practice legate de punerea în aplicare a acestui regulament.